Az egyik a Test Achats döntéssel kapcsolatos. A bírósági döntés nyilvánosságra hozatala a médiában leggyakrabban azzal a kommentárral jelent meg, hogy a nők most megkapták, amit akartak, többet fizethetnek a balesetbiztosításért. Ez többé kevésbé be is következett, a biztosítók többnyire felemelték a női gépkocsivezetők biztosítási díjait. Persze ugyanakkor a férfiak biztosítási díját nem csökkentették, ahogy arról Češková kolléganő is szólt. Ugyancsak nem, vagy alig alkalmazták a személyre szabott elbírálás lehetőségét. A jelentés teljes joggal állapítja meg, hogy a jogi bizonytalanság továbbra is fennáll, mert a Bizottság iránymutatása nem törvényerejű. A másik megjegyzésem a jelentés azon megállapítására vonatkozik, hogy a nők hátrányos megkülönböztetése nagyrészt a terhességgel és az anyasággal függ össze. Ezt bizonyítja az Eurobarométer egyik legutóbbi felmérése. Úgy vélem, hogy erre a Bizottságnak nagyobb figyelmet kellene fordítania.